Anul 2010 a adus noi inundații de a lungul Dunării, provocând pagube materiale comunităților locale și implicând utilizarea multor resurse pentru diminuarea efectelor. Modul în care inundațiile afectează afacerile dezvoltate în comunitățile situate de a lungul Dunării este un punct important ce trebuie reflectat în cadrul strategiei UE privind Dunărea. Ultimele dezbateri ce au avut loc în România, la Constanța, au adus în prim plan noi preocupări ale statelor membre în vederea dezvoltării economico sociale a Dunării. Este necesar ca aceste propuneri să fie susținute în paralel de măsuri inovatoare care să permită diminuarea pagubelor materiale produse de inundații.